Señora Presidenta, el programa Horizonte 2020 tiene el potencial de mejorar la base industrial europea y financiar importantes investigaciones públicas en ámbitos de gran interés social, siempre y cuando incorpore criterios de cohesión territorial, servicio público y democratización de la ciencia en los objetivos de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y sin embargo, también tiene algunos aspectos negativos, como que alienta la subordinación de la investigación a objetivos comerciales y que ha abandonado campos como la investigación básica. Asimismo, la investigación se concentra en pocos focos, lo que implica una redistribución negativa del potencial tecnológico entre centros de investigación fuertemente ligados al sector privado. Esto acentúa las desventajas competitivas en la estructura productiva de cada Estado miembro, y con ello se incrementan los desequilibrios entre el centro y la periferia. Pero el aspecto más negativo que estamos constatando hoy es el del recorte que el Consejo anuncia para el próximo año con respecto a 2013. Esta reducción se concentra en programas de salud, medio ambiente, cambio climático o el Marie Curie, que deberían encontrarse entre los sectores prioritarios para recibir financiación.